Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju to dwie niezwykle pożyteczne instytucje na rzecz rozwoju obszarów wewnątrz Unii, jak również w państwach trzecich.

małych i średnich przedsiębiorstw. W obecnych, ciężkich dla przedsiębiorczości czasach jest to nieocenione wsparcie.